sem alþingi samþykkti þann fyrsta júní síðastliðinn og taka eiga gildi þann eina október næstkomandi með þessu frumvarpi er lagt til að gildistöku laganna er varðar greiðsluþátttöku lyfja og starfrækslu á miðlægum lyfjagreiðslugrunni verði frestað til fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán ekki er gert ráð fyrir gildistöku annarra ákvæða laganna verði frestað og munu því ákvæði um breyttan tilgang lyfjagagnagrunns embættis landlæknis og niðurfellingu á heimild til töku á komugjalds sjúkrahúsum en þau taka gildi fyrsta október næstkomandi eins og lögin gera ráð fyrir í umræðu þingsins um frumvarpið síðastliðið vor komu fram áhyggjur af því að innleiðingartími laganna og þá sérstaklega sá þáttur sem snýr að nýju greiðsluþátttökukerfi lyfja yrði of skammur niðurstaða þeirrar umræðu var að meta þyrfti nú í september hvort nauðsynlegt væri að seinka gildistöku laganna um leið og lögin voru samþykkt hófst vinna innan ráðuneytisins við að undirbúa innleiðingu hins nýja greiðsluþátttökukerfis og var stýrihópur settur á laggirnar til að fylgja málinu eftir í hópnum eru fulltrúar frá embætti landlæknis lyfjagreiðslunefnd lyfjastofnun sjúkratryggingum íslands og velferðarráðuneytinu verkáætlanir hafa verið unnar af viðkomandi stofnunum og vinnuhópum á þeirra vegum hér er um mjög viðamiklar breytingar að ræða með aðkomu margra aðila þörf er fyrir mikla forritunarvinnu í tölvukerfum apóteka og hjá sjúkratryggingum íslands auk þess sem búa þarf til nýjan greiðslugagnagrunn hjá sjúkratryggingum auk þess þarf að samþætta tölvukerfi apótekara sjúkratryggingum íslands embætti landlæknis og lyfjagreiðslunefndar hjá sjúkratryggingum starfa nú sex vinnuhópar að undirbúningi ákveðinna verkþátta málsins greiningar og hönnunarvinna vegna tölvukerfi sjúkratrygginga sem tengjast nýja lyfjagreiðsluþátttökukerfinu er í fullum gangi fyrir liggur að þær tæknilegu breytingar sem er þarf á tölvukerfum vegna innleiðingu nýs greiðsluþátttökukerfis verða ekki tilbúnar á tilskildum tíma og því er nauðsynlegt að fresta gildistökunni til fyrsta janúar í greinargerð með því frumvarpi sem varð að lögum þann fyrsta júní síðastliðinn kemur fram að kostnaðarhlutfall vegna lyfja og sjúklinga hins opinbera haldist óbreytt á milli ára nýju greiðsluþátttökukerfi lyfja er ekki ætlað að spara heldur er því ætlað að koma betur til móts við þá sem eru veikastir og þurfa mest á lyfjum að halda auk þess sem því er ætlað að auka jöfnuð milli sjúklinga frestun á innleiðingu nýs greiðsluþátttökukerfis mun því ekki hafa neinn kostnaðarauka í för með sér fyrir ríkissjóð ég legg til að þetta mál verði sent til háttvirtrar velferðarnefndar til afgreiðslu og annarrar umræðu